Panie Przewodniczący! My nie tylko musimy tworzyć dobre prawo, my musimy również dobrze słuchać obywateli.

Tutaj nie ma żadnego postępu od lat. Teraz obchodzimy dwudziestolecie wspólnego rynku i organizujemy tydzień wspólnego rynku.